Señor Presidente, si estamos hoy en esta situación de prórroga del Acuerdo de pesca con Marruecos es solo porque la Comisión no cumplió en su día con su obligación de pedir un mandato de negociación o bien de denunciar el Acuerdo con la debida antelación, si es que se estaba incumpliendo. La flota pesquera nada tiene que ver con esto no es responsable ni tiene por qué pagar las consecuencias.

No estoy de acuerdo con los que se oponen, bien por la cuestión política del Sáhara, bien por los resultados negativos del informe de evaluación pesquera. Al respecto, me gustaría recordar que ya en el año 2006, con motivo de mi informe sobre el Acuerdo de pesca Unión Europea Marruecos, esta Cámara fue muy firme tanto respecto a los beneficios que debían recaer en las poblaciones del Sáhara como denunciando una negociación nefasta cuyos vacíos son los que han provocado los malos resultados. Pero —insisto— no creo que ninguno de estos problemas se vaya a resolver ahora enviando la flota a casa. Por el contrario, creo que debemos mirar al futuro de nuestras relaciones pesqueras con Marruecos. Y, señora Comisaria, nuevamente nos encontramos en una situación en la que, a menos de tres meses de la finalización de la prórroga, seguimos sin tener un mandato de negociación. Nuevamente el sector se encuentra sumido en la incertidumbre, pero, esta vez, nos ha tomado la delantera y ha actuado responsablemente junto con el sector pesquero marroquí y, con la aquiescencia de sus respectivas administraciones, ambos han elaborado un plan de acción para el futuro, que, la semana pasada, le entregaron a usted en Bruselas. Esta es la razón por la que el señor Haglund, en nombre del Grupo ALDE, y yo, en nombre de mi Grupo, hemos presentado una pregunta oral y una propuesta de resolución que miran al futuro, un futuro asentado sobre nuevas bases que intentan paliar los errores cometidos y que cuentan con el acuerdo de todas las partes interesadas.